La tragedia del Aquarius no es un problema italiano ni una crítica francesa ni una solución española es un problema integral de la Unión Europea. Tampoco es una solución falsa la que se ha establecido con Libia, y yo quisiera que pensáramos en algo nuestra relación con el fantasmagórico Gobierno de Fayez al Sarrach da como consecuencia que todos los inmigrantes que salen de Libia salen de las costas dominadas por Fayez al Sarrach.

No sale nadie del territorio del Gobierno de Tobruk, dirigido por Jalifa Haftar.

Es preciso establecer una solución africana con las autoridades locales, nacionales, tribales, religiosas africanas, porque lo que ocurre en el Mediterráneo tampoco es un problema de rescate, es el último eslabón de una tragedia que empieza en África. Y, en consecuencia, si no somos capaces de establecer una solución en origen —en origen— en África, lo único que haremos es una tarea humanitaria, yo diría para alivio de nuestras conciencias —de nuestras conciencias estéticas— cuando estemos comiendo y nos encontremos, a la hora del almuerzo, con algunos muertos en las playas de Grecia o en las aguas del Mediterráneo occidental o central. Y eso, sencillamente, me parece una aproximación filantrópica, más bien yo diría estética, pero no profunda, que es la que necesitamos. Hace falta colaboración en África, hace falta acción integral en África y hace falta una responsabilidad verdadera europea.